la mancanza di sicurezza in Sinai permette ai gruppi terroristici di proliferare e trovare incredibili complicità. Le attività sempre crescenti da parte dei gruppi terroristici in Sinai si sono concretizzate soltanto lo scorso anno, con oltre 250 attentati. Siamo di fronte a uno snodo di traffico per esseri umani con prostituzione e lavoro forzato, che sono gli elementi più drammatici di questa situazione alla quale questa risoluzione deve dare una risposta ferma e determinata da parte dell'Unione europea.